Vreau să vă spun că, deși Comisia Europeană a depus propunerea de buget încă din 2 mai 2018, n au avut loc decât trei triloguri pe această temă, și atunci cred că nu ar trebui să ne mirăm că populismul crește în Europa. Este vorba de un nou început pentru Europa. În propunerea Comisiei s au dublat sumele dacă vor fi aprobate de către dumneavoastră ca și colegislatori și de către Consiliu atât pentru cercetare, pentru inovare, pentru tineret, pentru programele Erasmus, ca să nu mai vorbesc de politica de coeziune care contribuie la reducerea decalajelor dintre regiuni și, pe de altă parte, despre agricultură, subvențiile pe agricultură.